Obținerea de către Muntenegru a statutului de țară candidată la aderare este rezultatul politicii ușilor deschise promovată de Uniunea Europeană, care a avut efecte benefice nu doar în estul Europei, ci și, iată, în Balcanii de Vest. Muntenegru este la începutul unui drum care nu va fi nici ușor, nici simplu, dar are o perspectivă, o foaie de parcurs și poate folosi experiența țărilor din zonă care au parcurs, nu cu multă vreme în urmă, drumul aderării. Este important ca viitorul raport de țară să fie pozitiv și să permită începerea efectivă a negocierilor de aderare. Cred că Uniunea Europeană a reușit să contribuie de o manieră decisivă la procesul de reconciliere în fosta Iugoslavie și, o dată admise în Uniunea Europeană toate statele rezultate din destrămarea Federației Iugoslave, se vor închide și ultimele răni ale unui trecut violent, care este încă o problemă pentru întreaga comunitate europeană.